Dober dan, Oblak, tudi tebi, seveda, zelo rada, zelo rada potujem. Do zdaj sem bila, nazadnje sem bila na Kanarskih otokih, bila sem v Avstraliji, v Franciji, na Hrvaškem, Italiji in tako. Tako, ja. z babi in mojim fantom smo šli najprej z avtom do Italije, kjer smo šli potem iz tam z avionom na Grand Canary, Let je bil tako ful smotan, zaradi tega, ker sta bili dve iz Maribora gor direkt za mano in pač taki ljudje so po navadi ful ful glasni, jaz sem pa res, samo hotela, da je tako malo umirjen let, a ne, pa res sem bila utrujena. In pač čim sem probala zaspati, sta ti dve, ženski pač zelo klepetali naglas na moje uho, blizu mojega ušesa. tam smo bili deset dni, nekaj takega. Ne spomnim se čisto točno. Ja, v smo, smo tako šli dosti spontano, prvi večer smo valjda se spočili pa odložili prtljago pa si malo ogledali resort, v katerem smo bili. Pol drugi dan sta se pa mami pa njen partner že zmenila z nekimi prijatelji, ki sta iz tam, da gremo na neko večerjo. tako da, ja, naslednji dan smo šli pol na to večerjo, bili smo pa na večerji z eno punco, ker je pač operna pevka in njen fant tudi in sta zelo pač popularna na tem otoku. tudi, ta dva druga prijatelja sta bila tudi kar, vplivna, ker on je hotel biti predsednik, in pač je šel v te vode. tako da, ja, bila sem malo tako, nervozna. kaj smo kaj izkusili, si še vprašal. ful smo v bistvu smo rentali avto. In vsak dan smo šli na eno drugo destinacijo. tako več ali manj smo hodili v gore, ker pač ta otok je vulkan in ima ful veliko vulkanov in pač, je poseljen tam na vulkanih. tako da smo ful hodili okoli in pač, jedli njihovo hrano, ful njihovih teh tradicionalnih stvari, potem šli smo si pogledat ful, ful plaž in vseh teh lepih stvari. Ja, res je. v Avstralijo sem šla v bistvu za pol leta čuvat eno dve leti staro punčko. tako da v bistvu ni bil glih moj namen, da ful veliko potujem, ker pač, ta otrok je rabil ful pozornosti pa nadzora in vsega, tako da, sem imela pa vmes en mesec časa, da sem pač, lahko malo izkusila tudi Avstralijo, a ne. prišla je tudi prijateljica Ingrid, tako da sva šli, ona je prišla najprej do mene, pol sva šli k njej v Sydney sva šli na, ne vem, malo še na roadtrip pa ful sva šli na ene partije pa pili sva ful. pa spoznali sva ful ljudi, in tako naprej. Ful mi je bilo všeč to, da so bili ljudje tako ful, ful odprti, tako nikoli nisi bil sam. Pa tudi, če si mislil, da boš pač ful sam pa tako, pač folk kar pride do tebe in se začne s tabo pogovarjati in, pač ti dajo filing, ke da nisi sam, a ne. In pač skozi se nekaj dogaja, no. Je pa to, da pač res nisem pričakovala, da je svet tako nevaren, tule v Sloveniji ful ni nevarno, lahko pustiš kolo pred blokom ali pa pred trgovino, ke greš not pa pač skoraj, da nič ne bo narobe tam pa pač je tako, ful, terorističnih napadov, samomorov in pač ful veliko je teh nevarnih stvari, a ne. Niti ne, šla sem s tem namenom, da pobegnem od doma. res sem bila v težkem obdobju, v težki situaciji. in pač sem hotela samo pobegniti. A na koncu sem v bistvu ugotovila, da sam pred sabo tudi ne moreš niti pobegniti in je vseeno, kje si. Na katerem delu, koncu sveta si, je itak vseeno. v prvi, v prvem zapretju, zaprtju, v prvem zaprtju, je bilo kar težko. nisem znala biti toliko časa sama s sabo. tako da tudi nisem bila nekaj baš motivirana in sproščena sama s sabo in tako, nisem se znašla, zdaj v drugem zaprtju pa mi je top pač. se navadila sebe, se sprejela in pač še vedno počnem stvari, ke me veselijo toliko bolj. A ne, ker imam toliko veliko časa za vse te stvari. In hvala bogu sem to dojela. Ne. Ne da bi jaz vedela. Nikoli nisem prišla do te situacije, da bi na to posumila ali pa bi se mogla testirati. Tako da hvala bogu, no. Ne, tudi testirala se še nisem, nobenih simptomov ni bilo, tako da nisem videla potrebe po tem, no. Jaz mislim o tem, da to bo še nekaj časa trajalo definitivno, tako ke pač vse take stvari do zdaj, in pač bo pustilo posledico, bo ful slabo, ampak pač čez to bomo mogli iti, a ne. In ne obupati in pač biti tukaj en za drugega. pa pač upati, da nisi ti ta, ke boš imel ta problem, a ne. S to boleznijo. Tako da ne sekiram se pa kaj preveč pa obremenjujem, ker se mi zdi, da to mi samo samo poslabšalo, moje stanje, ne vem, sreče rada sem srečna, rada sem pozitivna, tako da. Ja, ja, seveda, itak. saj, če se ne bi gibala, bi se po moje kar zlila s kavčem, Tako da, ja, v prvi karanteni sicer nisem, sem lenarila in bila čisto še bolj bed, kakor bi pač lahko bila, ne, mislim. zdaj pa ja. Si vzamem ta čas, grem v hrib, grem hodit, grem na sprehod, naredim kakšen trening zase, a ne. In vidim, da je ful boljše, tudi, moje telo se mi zahvaljuje. Zanimivo vprašanje, glede na to, da smo malo omejeni bili vsaj s temi mejami in da nimam avta, imam dosti blizu Rožnik pa Golovec, tako da več ali manj, tako taki manjši hribi, žal, ampak saj paše, ful paše. Ja, zdaj imam prav svojo, mislim, najino mucka pa zajčka sem našla, samo je dolgo moj zajček, drugače pa pri mami, ke sem živela, sem imela še dva kužka pa pri fotru imam še psa, pa imeli smo mačka, ke je itak umrl, pa tako že prej smo imeli, že odkar živim, imam skozi neke živali okoli sebe. Ful jih imam rada, jaz bi imela celo kmetijo. Muci je Hello. zelo rada poslušam glasbo in pojem in plešem, po navadi to počnem, ke sem bolj sama, se bolj sprostim pa bolj čutim to stvar, drugače tudi rada rišem ful ful, ful. v bistvu to stvar, te koncerte in, predstave in take stvari v bistvu še bolj pogrešam, kakor družbo, kot prijatelje, pač to mi tako v bistvu najbolj manjka. ja, okej saj še vedno gledam pa predstavo live na internetu, ampak filing ni isti, ker jaz grem tja zaradi občutka, a ne. ke mi ga ta prireditev da, In če bi se zdaj odprlo vse to in če bi pač lahko šla, bi šla. Pač me ne bi skrbel to, da bi zbolela ali whatever, zaradi tega, ker se mi zdi, da ta korona se mora itak tako ali tako prekužiti, in na koncu koncev moramo vsi zboleti. da gre to čez, a ne. zjutraj po navadi nimam glih ful apetita, ampak, vem, da je zajtrk ful pomembno obrok, tako da, zjutraj si privoščim kakšna jajca, mogoče kakšen brezglutenski kruh z veganskim namazom ali pa humusom. tako potem po zajtrku, čez kakšne tri urice pojem kakšno sadje ali si ožamem pač pomarančni sok pa stisnem ful limone noter, Pol za kosilo, kakšno meso, zelenjavo in kaj takega. Za večerjo včasih skipnem večerjo, ker, nimam idej ali pa se mi samo ne da skuhati ali pa pač nisem lačna še od kosila , če ne pa tudi kakšno meso ali pa zelenjavo. kakšno ribico mogoče, Tako. Najrajši imam steptano banano pa ful kokosa gor. Pa pol to zmešam skupaj in pač bolano res, to je tako next level. najljubša pijača v bistvu voda. nič drugega, tudi tako, ke sem bila mlajša, ful nisem pila nekih sokov pa teh stvari, mogoče kdaj cedevito pa kakšen sirup, ne vem, bezgov ali pa šabeso ali pa kaj takega. tako da ti sokovi pa to meni ful niso všeč pa tudi, kakor vem, sem bila itak alergična na vse sadje, ke sem bila majhna, pa mogoče zato. ne maram teh stvari. Če pijem alkohol? to pa že dolgo nisem tako si res privoščila, kakor si znam, so pa itak žganje, a ne, pač kakšni viskiji, konjaki, dunje, travarice, tekile take stvari, dobro, ne vodka pa kakšni redbulli pa to, to ful ni dobro za moj želodec. pivo, pivo pivo. ja, v bistvu mi je žal, da sem sploh nehala trenirati, ker, imam še vedno ful to strast do plesa, tako da, ja, že od majhnega sem od šestega mislim od šestega leta sem že trenirala balet, potem ritmično gimnastiko, ful ful sem rada rolala in še zmeraj ful dobro rolam, plesala sem jazz balet . To je bil moj najljubši ples. še vedno bi ga trenirala, šlo pa mi pa tudi ful ful dobro, res, ful dobro v latinskoameriških in standardnih plesih. to sem tudi najdlje časa trenirala. pa pa z mojim soplesalcem sva bila tako res uspešna, prva, druga. skozi. Ampak pol me je malo prizadel pa sem nehala trenirati. Ja, norčeval se je iz mene in meni to ni bilo okej, in glede na to, da si mogel biti s soplesalcem pač v dobrih stikih, da si lahko normalno plesal, tako ke bi mogel. Pač ni šlo, zato sem pač nehala, ampak sem pol probala s hiphopom in sem ugotovila, da nisem toliko trd človek, nimam teh trdih movov, tako da v bistvu ni bilo zame. Upam, ja, drugače sem res zelo rada v vodi in se mi zdi, da me voda ful pomiri. In ful rada plavam in ful imam rada potoke, reke, morje vse, kar je voda. tako da upam, ja, da bom lahko letos morska deklica. Če bi lahko tako izbrala, da se tja teleportiram ali pa da mi nekdo plača karto ali pa pač vse, a ne. bi mogoče šla najrajši v kakšne ful mrzle kraje, ke po navadi si ljudje vedno izberejo kakšne tropske in te stvari, jaz bi šla pa v drug ekstrem. kakšna Norveška, Finska, kaj takega. Nekaj, kar pač ne vidiš skozi in ... Ja, to bi mi bilo všeč. niti ne, ful, sem rada čim manj na telefonu, tudi ne maram, ke mi kdo kaj preveč piše, ker se mi ne da dopisovati, ne maram se sploh pogovarjati tako po telefonu, da me kdo kliče, ful velikokrat zignoriram, ker pač, zakaj? Razen če me resno rabiš, potem me ziher desetkrat pokličeš in pač rečem: "Okej, mogoče je pa res." Če je kakšno socialno omrežje, ke ga tako kdaj pa kdaj res rada uporabljam, je to Instagram. Ampak še samo zaradi tega, ker imam rada tako slike in rada tudi slikam jaz in so mi všeč take vizualne stvari, tako da, ja. Če že, to, ni pa tako, čez mejo. lahko rečem, ne. Nikoli me ni to toliko prizadelo ali whatever, sem ful močna oseba glede tega, tako da, ne, nikoli se me ni dotaknilo, sem pa gledala svojo najboljšo prijateljico ali pa tako na splošno prijateljice okoli sebe, ke so trpele s tem, dejansko so bile nezadovoljne same s sabo in se primerjale z drugimi in ratale čisto obsesivne glede lajkov in vsega in tudi stokajo druge punce in so škodoželjne in tako, tako da, ne, nisem imela nikoli problema s tem. vedno sem imela oni svoj zid pa mejo, ne. Ja, si. Jaz bi imela takoj en telefon, ke je samo tako, da se javiš pa da kaj ne rabiš preveč pisati. Mogoče bi edino pogrešala kamero, ker ful rada slikam in imam ful, ful rada spomine in ful rada gledam slike za nazaj, tako da če tako gledaš pol, ja, bi pogrešala pametne telefone. Nisem pa oseba, ki visi na telefonu.